Señor presidente, nuestra Unión está formada por una amalgama de entidades nacionales y de lenguas que retrata nuestra riqueza cultural y sociopolítica. Desde esa realidad, construir una identidad, una ciudadanía europea, solo es posible reconociendo al otro, asumiendo que no es desigual solo es diferente. Por eso, nuestra diversidad es un valor y, por eso, imponer un tope del 3 para poder participar en el reparto de escaños que resulten de las elecciones europeas quiebra estos principios. Muchas fuerzas políticas europeístas —como mi partido, el Partido Nacionalista Vasco—, que representan a minorías nacionales europeas, que gobiernan en territorios bien significativos de la Unión, no alcanzan ese porcentaje de voto a nivel estatal. Intentar excluir estas realidades —institucionales y políticas— niega la diversidad, debilita la democracia, aleja a Europa de la gente y no ayudará a solucionar problemas territoriales —que son un asunto europeo, como lo es Cataluña— porque los Estados, incapaces de integrar su propia diversidad, descosen el proyecto europeo.